virðulegur forseti í þessari umræðu hafa til dæmis stór orð fallið um þann kostnað sem skapast hefur í málinu öllu stór hluti af þeim kostnaði er til kominn vegna óska sjálfstæðisflokksins um málsmeðferðina þar á ég sérstaklega við stofnun sérstaks þjóðfundar um málið sem ég held að hafi verið prýðileg hugmynd og skilað gríðarlega góðri vinnu inn í þá vegferð sem fram undan er ég á jafnframt við það hvernig staðið var að stofnun stjórnlaganefndarinnar nú kemur sjálfstæðisflokkurinn upp og gagnrýnir þann kostnað sem orðið hefur og heldur því fram að um flýtimeðferð hafi verið að ræða flausturslega meðferð í gegnum þingið flokkurinn hefur hins vegar tekið þátt í vinnunni á vettvangi allsherjarnefndar í allnokkuð langan tíma það er það sem ég er að benda á í málflutningi mínum að sjálfstæðisflokkurinn er ekki að fjalla um málið af þeirri yfirvegun og ró sem þó hefur einkennt fulltrúa flokksins í allsherjarnefnd